Hvala, predsedujoči. Spoštovane poslanke in poslanci! Pred nami imamo Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Gradbenega zakona, ki ga je v zakonodajni postopek vložil Državni svet. Predlagatelj je želel s tem predlogom zakona predvsem razjasniti vsebino triindevetdesetega člena Gradbenega zakona, ki naj bi bila sedaj po njegovem mnenju nejasna in naj bi zaradi te nejasne vsebine prihajalo do različnih razlag omenjenega člena. S predlogom zakona bi po mnenju predlagatelja odpravili notranje neskladna določila in povečali jasnost pravnih norm, s tem pa naj bi povečali pravno varnost pri poslovanju z nepremičninami za vse stranke v postopku. V poslanski skupini Socialnih demokratov pozdravljamo vsakršen napredek in izboljšavo, ki bo šla v smeri povečanja pravne varnosti strank v postopkih, vendar smo mnenja, da je parcialno spreminjanje zakona lahko nepreudarno. Samo sprememba triindevetdesetega člena Gradbenega zakona ne prinaša celovite spremembe in zaščite strank v postopku. Ne pozabimo, da je namen omenjenega člena zagotoviti varnost državljanov pri prometu z nepremičninami. V tem primeru govorimo o kupcih nepremičnin, ki so v teh postopkih šibkejša skupina glede na vse ostale udeležence. Kupci so največkrat manj obveščeni, njihovo tveganje pa je v primerjavi z ostalimi deležniki višje. Za ustrezno zaščito kupcev nepremičnin v teh postopkih je po našem mnenju najprej potrebno narediti temeljito evalvacijo izvajanja Gradbenega zakona v praksi in na podlagi rezultatov te evalvacije celovit predlog novele gradbenega zakona. Vlada je v svojem mnenju zapisala, da na Ministrstvu za okolje prostor že poteka postopek prve evalvacije izvajanja Gradbenega zakona v praksi, da bo Ministrstvo na podlagi teh rezultatov pristopilo k pripravi predloga novele Gradbenega zakona, ki bo celoviteje reševal težave, ki se kažejo pri izvajanju zakona. V poslanski skupini Socialnih demokratov ocenjujemo, da je tak način reševanja morebitnih odprtih vprašanj izvajanja gradbenega zakona najprimernejši, zato bomo podprli sklep Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor, torej da predloga zakona ni primeren za nadaljnjo obravnavo. Hvala lepa.